Wo sind wie die Berichterstatterin richtig gesagt hat die Mittel für Innovation, Forschung?

Und jawohl auch hier beim Parlament. Statt wirklich zu kürzen und umzuschichten, legen Sie ein Budget vor, das den EU Gegnern die Wähler in die Arme treibt. Sie werden dafür die Verantwortung tragen müssen!